Hvala lepa, no, najprej iskrene čestitke ob tej bujni domišljiji, za podkrepitev svojega mnenja, no, sodbo bojo pa tako ali tako si ustvarili ljudje sami, nima smisla, ja, aklamirali smo Marakeško deklaracijo, kot tudi vaš vodja v preteklosti eno drugo, ampak je imela enako ime, ampak tudi vi ste v resoluciji o nacionalni varnosti, ki smo jo obravnavali pred nekaj tedni, zavezali roke obveščevalni službi, zakaj, veste verjetno samo vi, zato mi ne prosim razlagati tukaj o varnosti, potem pa še pika na i, samo še migranti so dejansko manjkali danes pa zanikanje klimatskih sprememb, pa je proračun dejansko popoln, in če smo imeli, če ste imeli na začetku, glasbeno analogijo z Levico blues, je tole bil zdaj čisti SDS pop, oboje skupaj pa strani poslušalca ena velika žalostinka, eno je skepsa, ki jo seveda razumem, drugo pa je dramatiziranje zaradi drame same, seveda se vsem zahvaljujem za izraženo skrb, sicer katastrofalno črnogledo, ampak to je pričakovano, verjamem pa, da drugačnega pogleda, zmorete, pa gremo h konkretnim navedbam, najprej na pokojnine in lahkotno uporabo številk, prvič, že v stališču smo poudarili, da se bodo pokojnine v letu dva tisoč dvajset in enaindvajset usklajevale, v letošnjem letu so se pokojnine že povečale za štiri cele dva odstotka, v naslednjem letu se bodo povišale še za štiri cele pet odstotka, izplačan pa bo tudi letni dodatek za upokojence v skupni višini sto petinštirideset milijonov evrov, vsi upokojenci bodo tudi v letu dva tisoč dvajset dobili višje pokojnine, pa še enkrat ponazorim, če je danes najnižja pokojnina za štirideset let delovne dobe petsto trideset evrov, bo na februarja naslednje leto, to ni čez eno leto, februarja naslednje leto petsto sedeminpetdeset evrov, in če je bila jeseni dva tisoč osemnajst ob nastopu te vlade pokojnina šeststo evrov, bo zaradi usklajevanj februarja dva tisoč dvajset mesečna pokojnina šesto sedeminštirideset evrov, in še enkrat poudarjam, ne čez eno leto, vsak mesec, in začelo se bo že februarja, sicer pa, kdo je vzel pokojnine pa rast pokojnin, upokojencem? ZUJF. Tako da dajmo se vprašati tudi, kdo je znižal odmerni odstotek, ampak to so tako ali tako nepomembni podatki, ker nastradajo tisti, ki te pokojnine dobivajo od tistih, ki dobivajo osemdeset odstotkov do zdaj koliko sedeminpetdeset dobrih odstotkov, ampak ta vlada ima namen še v naslednjem letu, če bo le mogoče, dvigniti odmerni odstotek na dobrih triinšestdeset odstotkov, potem imamo lahkotno uporabo številk, drugič, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, vlada je povzročila dvig dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v zadnjem letu dni s šestindvajset na šestintrideset evrov, pa poglejmo dejansko stanje, leta dva tisoč sedemnajst je bila dvakrat podražitev, in sicer iz osemindvajset na devetindvajset evrov pa pol, že to je malo razlike, že to je več od tistih šestindvajset očitanih na začetku, leta dva osemnajst ni bilo podražitev, letos pa sta bili res dve podražitvi, in se je zdaj cena nekako ustalila pri petintridesetih evrih, odvisno od katere zavarovalnice, pri kateri zavarovalnici imate pač sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ampak a je to naredila vlada? Kot je meni znano, dopolnilno zdravstveno zavarovanje urejajo komercialne zavarovalnice in se urejajo na trgu, sicer pa boste imeli o tem možnost odločati zelo kmalu, ko bomo glasovali o o ukinitvi VZZ-ja, čeprav ste imeli že šestnajst let časa, da bi to nalogo, opravili, pa ni bilo politične volje verjetno, saj z vaše strani je tudi tokrat ne bo, potem spet slišimo vedno znova isto argumentacijo, saj ni važno, kateri proračun se sprejema ali se sprejema rebalans, vedno sta dva proti argumenta izpostavljena, ne, ni razvojno naravnan, ni socialno naravnan, vi samo dvigujete, davke in ne naredite nič, ne, mi smo razbremenili dohodnino in določili minimalno stopnjo davka na dohodek pravnih oseb, ki bo sedem odstotkov, torej mi smo vedeli nekaj novega, ne, sedem pardon, ampak od nič, torej nekatera podjetja niso nič davkov plačevala, čeprav je zakonodaja določala, da bi ta davek nekako morali plačati, ampak z olajšavami se je pač prišlo do do stopnje nič in to dejansko se je v zadnjih letih tudi, materializiralo in realiziralo in zdajle pa lahko pridemo do fiskalnega pravila, minister in vlada s predlogom obeh proračunov za leto dva dvajset in enaindvajset spoštujeta, to je ugotovil tudi fiskalni svet, oba predloga sta skladna s fiskalnim pravilom, res pa je da bo v naslednjih dveh letih, če skupaj seštejemo proračunske presežke, ustvarjenega za eno milijardo evrov presežka, ki pa ga ravno zaradi fiskalnega pravila ne moremo porabiti tudi za zniževanje javnega dolga, ne, to bo zmeraj ostajala neka rezerva in se tisto, kar, vse, kar želimo dejansko, je to, da se spremeni formula pri upoštevanju fiskalnega pravila, ne da se ga ukine, to bi to bi bila velika škoda, ker je bilo veliko delo narejeno s fiskalnim pravilom, ampak pač zdaj se je izkazalo, da ni življenjsko, in še očitki, da bomo porabili preveč, očitno ne moremo preveč porabiti, ker imamo fiskalno pravilo, tako da za spremembo fiskalnega pravila rabimo šestdeset glasov, in če malo preračunamo, vsaj ta osnovnošolska matematika nam gre, je ta strah odveč, s to stalno nabijanje o tem, da zdaj bomo pa zrušili enega od temeljev, naše fiskalne politike je popolnoma odveč, tudi večina premoženja državnega je bila do zdaj že prodanega, tisto, kar je ostalo, naj ostane za demografski sklad, da se bo dejansko ustvarjalo za pokojnine in da država oziroma proračun ne bo več rabil toliko vlagati, v socialne transferje sploh na področju pokojnin, ker so si vsi svoje pokojnine zaslužili, ki so plačevali, in ko smo že pri fiskalnem pravilu, odkar je kolega Mesec govoril, je res, Nemčija je ustvarila sklad za petinpetdeset milijard evrov, ki jih bo sprostila takoj oziroma jih že sprošča za ustvarjanje višje domače porabe, in s tem preprečuje ohlajanje gospodarstva, in še enkrat, če se kakorkoli lotimo fiskalnega pravila, nas more biti tukaj noter šestdeset, tako da kakršnakoli sprememba bo morala biti zelo usklajena in se bo morala z njo strinjati velika večina ljudi, ki smo danes tukaj noter, če smo pri stanovanjih, smo slišali očitek, da v enem letu dni ni ni uspelo oziroma nam ne more uspeti, sestaviti jamstvene sheme, pa mogoče v letu dni tej vladi res ni uspelo pripraviti stanovanjskega zakona, ki je zelo kompleksen in na katerem bi potem slonela tudi jamstvena shema, jamstvena shema, v ZIPRS-u pa smo že pripravili dvesto milijonov, poroštev, ki bi lahko namenili za stanovanjsko gradnjo za tiste, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem, pa mogoče tej vladi to ni uspelo v enem letu dni, je pa eni od prejšnjih vlad uspelo v letu dni zadolžiti državo za šest milijard, kot da pa dajmo malo to tehtati, in zdajle imamo tukaj proračun in licitacijo, seveda bi bi vi dali več v nekatere programe, pa v nekatere druge usmeritve tudi mi bi dali več, pa ne gre, prvič zaradi tega ker more biti proračun uravnotežen in drugič zaradi tega, ker mora biti skladen s fiskalnim pravilom, vlaga pa se v znanost tristo devetintrideset milijonov v podjetništvo sto triindevetdeset milijonov socialno varnost, ena cela dve milijardi evrov v zdravje, sto osemindevetdeset milijonov evrov za ministrstvo za zdravje, tri cela tri milijarde evrov preko zavoda za zdravstveno zavarovanje in še petsto milijonov evrov iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, noben ne govori, da vse zadeve tukaj štimajo, daleč od tega, bo potrebno veliko premisleka in veliko ukrepov, da se bo vse uredilo in bo postalo tako, kot mi od te, kar, kar dejansko ljudje in vsi mi skupaj pričakujemo, ampak denarja je dovolj, problemi so verjetno kje drugje, kam pa gre še denar, več kot ena cela ena milijarde evrov gre za investicije, kar predstavlja enajst odstotkov proračuna, in pol na koncu govorimo o tem, kako proračun ni razvojno naravnan, ni socialno naravnan, v bistvu saj karkoli narediš, je narobe, ne vem, pravzaprav nima, nima učinka, ampak jaz verjamem, da je ta proračun en posledica enoletnega dela in enoletnega usklajevanja, seveda ni marsikdo z njim ni zadovoljen, ker če bi bili vsi zadovoljni, potem nas v bistvu ne bi niti rabili tukaj, moramo poiskati, pa tudi če iz petnih žil, kakršnekoli argumente, da se s tem ne strinjamo, jaz pa se strinjam s tem proračunom, zagotovo so znotraj možne izboljšave, vsakem so možne izboljšave, zagotovo bodo potrebni strukturni napori, ker vemo, da struktura proračuna je problem, ne višina, ampak ta struktura je posledica tridesetletnega dela te institucije, ne pa zadnje vlade. Hvala lepa.